Gospođo predsjednice, podržala sam ovo izvješće i prijedlog Uredbe o zaštiti od dampinškog i subvencioniranog uvoza i zemalja koje nisu članice Europske unije. Slobodna je trgovina jedan od pokretača gospodarskog rasta i razvoja i stvaranja novih radnih mjesta, ali uvozom proizvoda ispod tržišne cijene dolazi do poremećaja na tržištu i zato je jako važno da sve države članice, pa tako i Republika Hrvatska, kvalitetno primjenjuju zajedničku trgovinsku politiku Europske unije. Antidampinške mjere se koriste na proizvodima poput solarnih panela, umjetnih gnojiva, biodizela, proizvoda od željeza i čelika, od aluminija koji dolaze uglavnom iz Kine, Brazila, Indije i Indonezije i važno je primjenjivati pravila i ja podržavam pojačavanje instrumenata postojećih zaštita od nekonkurentnog uvoza koje se ovo uredbom sad uvode,